Zu unübersichtlich sind die Dinge für die Menschen geworden, und weil sich keine Verantwortlichkeiten festmachen lassen, ensteht oft Skepsis und Ablehnung. Dieses Mal hätten es die Staats und Regierungschefs in der Hand gehabt, einen wichtigen Schritt zu setzen. Wie immer man zum Spitzenkandidatenprinzip stehen mag es ist auf jeden Fall ein wesentlicher Beitrag dazu, Verantwortlichkeit herzustellen. Die Vertreter der Mitgliedstaaten haben es vorgezogen, alles auf die lange Bank zu schieben, anstatt konkrete Vorschläge zu machen. Besonders enttäuschend ist aber, dass darunter auch Staatschefs wie jener von Frankreich sind, denen normalerweise nichts zu schnell gehen kann.